Da taucht dann immer die Macht des Konsumenten auf.

Warum sind wir nicht viel ambitionierter in Richtung des Sozialgütesiegels vorgegangen?